Merci à tous les groupes politiques signataires de la résolution, qui ont d'ailleurs permis la création de l'intergroupe parlementaire montagnes îles. Merci à nos partenaires Euromontana et à l'Association européenne des élus de la montagne.

Nous avons des productions de qualité, fragiles et utiles. Discutez en avec votre collègue Cioloş, je vous en prie. Nous devons être à égalité de chances sur toutes les infrastructures, les autoroutes, le train à grande vitesse, l'énergie, l'éducation, la santé, le numérique. Monsieur le Président, dans les guerres, nous avons été à égalité de devoirs.